Gaz łupkowy stał się nadzieją dla wielu państw Unii Europejskiej w związku z kryzysem energetycznym oraz mechanizmem szantażu, jakim zaczęła posługiwać się Rosja grożąc zakręceniem kurka z gazem. W tej sytuacji duże złoża gazu łupkowego, które okazały się być faktem potwierdzonym w kilku krajach Unii Europejskiej, budzą nadzieję na niezależność energetyczną oraz niezależność od ewentualnych działań i ingerencji ze strony rosyjskiej, która wykorzystywałaby instrument

Wydaje się, że taka firma nie jest obiektywna, skoro jest finansowo zależna i jest w finansowych relacjach z Gazpromem, który jest żywotnie zainteresowany tym, aby gaz łupkowy nie mógł być w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej wydobywany.